Die Situation in Kirgisistan hat ihren Ursprung in einer vollkommen willkürlich und wohl auch absichtlich falschen Grenzziehung vor einigen Jahrzehnten, die die gesamte Region Zentralasiens betrifft und dort eine Reihe von Minderheiten geschaffen hat.

Wenn nun eine neue politische Führung in Kirgisistan an der Macht ist, werden wir gemeinsam mit den politischen Verantwortlichen diese Frage aufwerfen müssen. Ich denke, die Situation von benachteiligten Minderheiten schafft Voraussetzungen für Radikalisierung und, das zeigt die Region leider auch, wenn sie auch noch verbunden wird mit Glaubensradikalismus, dann ist das ein Pulverfass, das leider sehr schnell explodieren kann.